Alors, aujourd'hui, le Parlement européen vous demande, Monsieur le Commissaire, de tirer les enseignements de cette mauvaise coordination entre les État membres et la Commission.

Je m'inquiète d'ailleurs du silence des autorités européennes sur le nouveau coronavirus. Voilà bien un exemple de menace transfrontière grave pour notre santé. Et aujourd'hui, nous sommes sans réponse face à cette menace. Deux cas, dont un mortel, ont été enregistrés en Allemagne

deux cas, dont un mortel, en France. J'ai adressé une question écrite prioritaire à la Commission, qui m'a répondu le 4 juin dernier qu'une source active d'infection chez l'homme restait présente dans la péninsule arabique et en Jordanie. Mais que fait on à partir de là? Vous m'indiquez, Monsieur le Commissaire, que vous travaillez actuellement en collaboration avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Organisation mondiale de la santé, en vue de l'élaboration de recommandations sanitaires. Alors nous attendons. Quel est votre calendrier?